My musíme vedieť, že Európa sa musí chovať solidárne a jednotne. Dnes máme problém s Talianskom a s utečencami z Tuniska, ale zajtra to môžu byť z Alžírska, z Egypta, možno z Líbye, odkiaľ k nám už masívne po tisíckach chodia z minulosti. Je, samozrejme, problém, ak tu nemáme Radu. Rada sa nezaujíma o tento problém. Je mi ľúto, že dnes tu nesedí Rada a nepočúva s nami to, o čom Parlament debatuje, a myslím si, že spolu s Komisiou musíme nájsť také riešenia, ktoré budú na jednej strane právne čisté a na druhej strane, tak ako povedal môj priateľ Kelly, nemôžeme predsa prijať úplne všetkých utečencov, ktorí prichádzajú zo severnej Afriky do Európy. Toto určite nie je naším cieľom a tí, ktorí si nezaslúžia politický azyl, musia byť vrátení do svojej krajiny pôvodu.